nú í upphafi vetrar við upphaf þings er mikilvægt að við horfum til þeirra tækifæra sem við okkur blasa og hvernig við nýjum þau best við lifum í þessu landi og við lifum á þessu landi ísland er land tækifæranna náttúra íslands er ein helsta auðlind okkar við þurfum að búa þannig um hnútana að náttúruvernd og náttúrunýting fari saman án þess að gengið sé á einstök svæði landið er takmörkuð auðlind og náttúran hefur forgang að henni þurfum við að hlúa með skýrum markmiðum og framtíðarsýn um notkun náttúruauðlinda landsins með sjálfbærum hætti sem er ein af forsendum fyrir vexti og uppbyggingu virðing fyrir náttúrunni og gæðum hennar er grundvöllur þess að hér fari saman verndun og upplifun

vinna stendur nú yfir að kortleggja ferðaþjónustuna að það markmið að móta tillögur að skipulagningu og útdeilingu fjár til svæða íslenskrar náttúru sem er aðgengileg fyrir ferðamenn er þá meðal annars horft til þjóðgarða friðlýstra svæða eða annarra fjölsóttra náttúruperlna mikilvægt er að hafa skýra framtíðarsýn

tækifærin skjóta upp kollinum ég vil nefna tvö sem heyra undir landbúnaðarráðuneytið svokallað ásetningshlutfall sauðfjár hefur verið hækkað og mjólkurkvóti verður aukinn um sjö milljónir lítra ásetningshlutfall er orð sem kannski fæstir hafa á hraðbergi en þýðir að íslenskir sauðfjárbændur eru hvattir til að framleiða meira og það mikið meiri framleiðsla á mjólk og kjöti kostar ríkissjóð ekkert umfram það sem núverandi samningar kveða á um það má einnig nefna þessu til viðbótar að stefnt er að því að lækka verð á raforku til ylræktar að mínu viti eru þetta grænir kostir framleiðniaukning betri nýting fjárfestingar samkeppnishæfni og tækifæri til nýsköpunar eru verðug viðfangsefni hvort sem þau spretta frá hefðbundnum landbúnaði lífrænum landbúnaði eða beint frá býli svo fátt eitt sé nefnt það er okkar á alþingi að sjá til þess að við mótum þessa stefnu og tryggjum regluverk sem inniheldur þessa hvata samhliða því að hugað verði að velferð dýra og kjörum starfsfólks það er í öllu falli skýrt og ánægjulegt að tækifærin eru nú til staðar í íslenskum landbúnaði en tækifærin liggja ekki síður í sjávarútveginum þó umhverfi og umræða sem honum er búin hér innan lands undanfarin ár hafi ekki stuðlað að jákvæðri þróun innan hans né á því að viðhalda því samkeppnisforskoti sem við höfum haft á alþjóðlegum mörkuðum við þurfum að hætta að þrefa um sjávarútveginn klára þessa umræðu og nálgast hana með nýjum hætti ég vil henda neikvæðu umræðunni frá síðustu stjórnartíð aftur fyrir okkur en halda áfram með þá vinnu sem var faglega unnin og breið sátt náðist um að langmestu leyti á þeim grunni grunni sáttanefndarinnar svokölluðu frá haustinu tvö þúsund og tíu er markmiðið að tryggja ákvæði um allar auðlindir í þjóðareign að gera samninga milli útgerða og ríkisins um nýtingu fiskveiðiauðlindarinnar á grundvelli aflahlutdeildar til tiltekins tíma það er eðlilegt og sanngjarnt að útgerðir greiði fyrir réttinn til nýtingar vinna að útfærslu þessara leiða er hafin miklir möguleikar felast í vexti sjávarklasans í heild sinni það liggja til dæmis fjölmörg tækifæri í ungu fólki að mennta sig til framtíðar inn í arðbæra atvinnugrein og fyrirtæki sem starfa mörg hver í alþjóðlegu umhverfi ég vil nefna það hér að samkvæmt mckinsey skýrslunni var það sjávarútvegur og að einhverju leyti orkugeirinn sem voru einu samkeppnishæfu atvinnugreinarnar með tilliti til framleiðni en það eru víða tækifæri velta tæknigeirans í sjávarútvegsklasanum jókst til dæmis um þrettán prósent í fyrra og var um sextíu milljarðar kæru landsmenn

er nauðsyn lýðræðinu og hverju máli í kvöld hefur fram málefnaleg samræða að langmestu leyti og þó sitt sýnist auðvitað hverjum en það mun ekki styrkja alþingi eða auka virðingu þess að í stað málefnalegrar umræðu sé gripið til upphrópana eða rangfærslna eða jafnvel notuð uppnefni hér hafa ítrekað komið upp þingmenn og talað um að hér sé verið að leggja niður flutningssjóð á landsbyggðinni ef menn hefðu lesið fjárlagafrumvarpið á blaðsíðu þrjú hundruð þrjátíu og sex og þrjú hundruð þrjátíu og sjö eða þingmálaskrána þá hefðu menn séð að það stendur ekki til lesið þið fjárlagafrumvarpið og hættum að fara með rangfærslur

birtast í stefnuræðu forsætisráðherra birtast fyrstu skrefin í átt að betra og öflugra samfélagi á öllum sviðum missum ekki af þeim tækifærum sameinumst um að grípa þau og hagnýta landi og þjóð til heilla góðar stundir